Das Land insgesamt wir vorhin gesagt wurde sitzt in einem großen Gefängnis. Deshalb müssen wir jetzt sehr kritisch und sehr wachsam sein. War das Ganze nur eine kosmetische Operation oder haben die brutal manipulierten Wahlen das wahre Gesicht des Regimes gezeigt? Wir müssen jetzt alle Instrumente einsetzen, um auf einen Wandel zu drängen. Dieser Wandel kann als Nagelprobe verstanden werden, indem wir darauf drängen, dass unsere Sacharow Preisträgerin tatsächlich im Dezember hier ist, dass sie nach 20 Jahren ihren Preis entgegennehmen kann und dass sie auch wieder unbehelligt in ihre Heimat zurückkehrt. Erst dann können wir ein wenig die Hoffnung haben, dass sie tatsächlich etwas ändert für ein Volk, das seit Jahrzehnten unter einer korrupten sozialistischen Militärdiktatur leidet.